Rezultatele din 10 iunie de la alegerile locale au consfințit o schimbare autentică în România, care vine în întâmpinarea dorinței majorității românilor. Această schimbare înseamnă atât aflarea adevărului cu privire la gravele derapaje democratice din anii trecuți, cât și construirea unui nou model de dezvoltare economică și socială. Salutăm votul dat azi de Parlamentul European, care a respins tentația populistă și demagogică a reprezentanților PDL din Parlamentul European de a pune pe ordinea de zi o discuție despre starea democrației în România. În România, democrația începe să fie consolidată de noua guvernare, care ia măsuri cu votul legitim al Parlamentului și cu susținerea majorității românilor. Salutăm și dorința Parlamentului din România de a discuta în sesiunea sa extraordinară din aceste zile concluziile ultimului Consiliu European, ceea ce reprezintă o premieră în democrația românească. Prezentarea de către premierul Ponta a concluziilor acestui summit, în fața Parlamentului, reprezintă un gest de normalitate binevenit, în totală opoziție față de direcția adoptată până acum de Președinte.